Aber eines ist auch klar Langfristig Frieden und Wohlstand für die Israelis und die Palästinenser wird nur ein Abkommen erzielen. Daher müssen beide Seiten unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückkehren. Es ist fünf Minuten vor Zwölf!

Wenn wir sehen, dass der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Avi Primor, heute in einem Interview klar sagte Benjamin Netanjahu verspricht seit zwei Jahren eine Zwei Staaten Lösung, tut aber nichts dafür, und die ultrarechte Koalitionspartei in seiner Regierung blockiert alles, was da ist., dann muss man auch sagen, dass der Ball jetzt bei der israelischen Regierung liegt.

Dies ist ein wichtiger Schritt, aber ohne Verhandlungen werden wir nicht zu einem nachhaltigen Friedensprozess im Nahen Osten kommen.

Israel muss jetzt den nächsten Schritt aus eigener Kraft heraus tun, sonst wird es keinen Frieden erreichen.